všeč mi je bil film, Quentina Tarantina Bilo je nekoč v Hollywoodu. sicer je to moj eden izmed mojih najljubših režiserjev in tudi ta film je eden izmed, filmov, ki mi je bil najbolj všeč od njega in tudi nasploh. sicer gre nekako za njegov najbolj osebni film do zdaj. in sicer je to njegov, naj bi bil to njegov predzadnji film, ker je napovedal, da jih bo posnel, deset, in sicer gre za nekako ljubezensko pismo, staremu oziroma Hollywoodu oziroma tej zlati dobi Hollywooda, se pravi, konec šestdesetih let, začetek sedemdesetih, v katerem obdobju se tudi, ta film dogaja. sicer je precej dolg, ampak, ni, dolgočasen. Torej zgodba, spremlja v bistvu, nekdanjega zvezdnika, kavbojskih TV-serij oziroma pač igralca, in pa njegovega dolgoletnega, dvojnika, se pravi kaskaderja. ki pa sta tudi, izven v bistvu, službe, zelo tesna prijatelja. in nekako, ker je zgodba postavljena v bistvu v, v Los Angeles, Hollywood, konec šestdesetih let, je to v bistvu čas, vrhunca nekako, razcveta filmske industrije v tistem času. ampak je še, še hkrati pa predstavlja v bistvu prelom nekako v, v mišljenju oziroma v, filmski industriji takrat in zato v bistvu se ta igralec nekako spopada z, iskanjem svojega mesta v tej, spremenjeni kulturi, pri čemer mu daje oporo in ga spremlja, njegov kaskader oziroma, prijatelj. Zelo mi je všeč, Iški vintgar. najprej zato, ker zelo uživam v naravi in, ta soteska z reko Iško, je zelo lepa na pogled s svojimi slapovi in tolmuni. prav tako, mi je všeč zato, ker je precej blizu mojega doma na Ljubljanskem barju. Zato se lahko večkrat tja odpravim, s kolesom. prav tako mi je všeč, ker je, zraven tudi plezališče in tudi, ker sama plezam, mi to predstavlja dodatno motivacijo, za rekreacijo, prav tako pa je zaradi, reke Iške možna tam tudi, osvežitev v poletnih, dneh. Torej, ker gre za naravno sotesko, so seveda njene največje znamenitosti, tolmuni, sipine, bregovi in nasploh čudovita narava. med drugim je, tam tudi naravno kopališče Grabljice, ki je primerno tudi zaradi nizke, višine vode, tudi za majhne otroke. poleg tega, je možen tudi obisk plezališča, ki zaradi, precej, nizke težavnosti smeri primeren tako za, izkušene kot tudi za malo manj izkušene plezalce. kakšno uro, od Iškega vintgarja pa je, pa se nahaja tudi partizanska, nekdanja partizanska bolnišnica, ki naj bi bila ena izmed prvih takih, v Sloveniji. Torej, do te soteske, lahko prideš, iz Ljubljanskega barja, mimo vasi Jezero ali pa iz, smeri Iga. in ko prispeš do doma, torej do tega gostišča v Iškem vintgarju, je tam na voljo tudi makadamsko parkirišče. ampak to zna biti predvsem poleti precej zasedeno, zato, v kolikor, si iz bližnje okolice potem, je veliko bolje, če do Iškega vintgarja lahko prekolesariš. Všeč mi je poklic, učitelja, in sicer, na osnovni šoli, na razredni stopnji. ker mislim, da je to eden izmed najbolj pomembnih poklicev, v družbi, ker je nenazadnje, zaslužen za, vzgojo otrok in s tem tudi bodočih državljanov, države. s strani samega, poklica oziroma, učitelja, pa se mi zdi, zelo plemenit poklic, ker, predajaš svoje znanje bodočim generacijam otrok, in se hkrati tudi sam izpopolnjuješ in se hkrati samo učiš od otrok. tako da se mi zdi, da je to zelo primeren poklic, seveda pa moraš pri tem tudi, imeti rad, delo z otroki. Torej učitelji na razredni stopnji so zadolženi torej za neko celostno vzgojo, otrok oziroma učencev. zato morajo, se pravi, najprej predajati snov, v, pri samem pouku, na katerega se morajo seveda prej pripraviti. potem ob preverjanju znanja morajo pripraviti, teste in jih nato tudi oceniti. seveda je pa del tega, poklica tudi stik, torej s starši otrok, ki jih uči, oseba, in nenazadnje pa je vedno pomembno, da, je učitelj ustvarjalen in da lahko motivira učence, k učenju. Pogosto si pripravim bučkine polpete. Sicer, kot prilogo ali pa tudi kot samostojno jed. Če je kot priloga, si po navadi potem zraven, naredim tzatziki, torej jogurtovo omako s kumarami. všeč mi je zato, ker je osvežilna, je preprosta za pripravo, prav tako pa mi je všeč tudi to, da ko si, torej narediš polpete, če jih slučajno ne moreš pojesti vse, jih lahko vedno uživaš tudi, kasneje, torej, ko so hladni. in se mi zdi preprosto, jed, ki te tudi preveč ne nasiti, tako da je najbolj primerna, za poletne mesece. Priprava bučkinih polpetov je precej enostavna. najprej moramo bučke oprati in jih naribati, jih posoliti in potem, počakati, da se, torej, spustijo vodo. nato jih, po nekaj časa, torej približno pol ure, jih ožamemo in jih zmešamo z jajci in pa drobtinami. in nato lahko dodamo še, različne sestavine, tudi, korenje naribano, skuto, sir, ali pa kakšna semena. potem jih oblikujemo v polpete ter, položimo na pekač. In, potem jih pečemo približno pol ure ali več, na koncu lahko še jih posujemo s sirom, in tako so pečene. všeč mi je bila knjiga Ostanki dneva, ki sem jo prebrala, pred kratkim, in sicer, sem jo prebrala, po priporočilu profesorja, iz fakultete. In sicer je bilo govora o etiku, etiki oziroma etičnem ravnanju, in natančneje sicer o profesionalni etiki. ki je tudi nekako osrednja tema, oziroma ena izmed tem, te knjige. in sicer, govori o tem, da lahko, kam lahko privede, neka, neka obsesija oziroma neka popolna predanost, službi. čeprav je lahko to, zelo dostojanstven poklic, ne glede na to, kateri, lahko neki ekstrem pripelje tudi do, obžalovanja. Torej knjiga, v bistvu gre za zgodovinski roman, spremlja oziroma v njen nastopa glavni junak, ki je butler po poklicu, in sicer že celo svoje življenje, služi oziroma je služil, na dvorcu od Darlington Hall, v Angliji, in sicer je torej služil lordu Darlingtonu, do njegove smrti. no, potem pa kasneje, dobi novega, gospodarja, in sicer Američana, ki mu pa da, dovoljenje za krajši, za krajše počitnice oziroma, dopust. in to izkoristi, da se odpravi na potovanje na, drugi del Anglije, zato da obišče, svojo nekdanjo, sodelavko oziroma tudi prijateljico. In na tej poti se v bistvu spominja, njegovih torej dogodkov oziroma izkušenj, iz, dvajsetih, tridesetih let dvajsetega stoletja. in na koncu v bistvu tudi vidimo, da, ga preveva neko obžalovanje, zaradi, zaradi svoje predanosti tej službi. v spominu mi je najbolj ostal potresi, v Petrinji na Hrvaškem. in sicer zato, ker je najbolj nedaven, in zato ker, imam tudi prijatelja na Hrvaškem, katere je ta potres zelo pretresel, in mislim, da mi je tako ostalo v spominu tudi zato, ker je, eden izmed, redkih potresov, ki sem jih doživela, v življenju, oziroma, ki se jih spominjam. In, glede na relativno pogostost v, zadnjem času, me to tudi nekoliko skrbi. najbolj uporaben, najbolj uporabno orodje se mi zdi švicarski nož, ker je torej praktično več orodij v enem, in namreč od škarij, noža, žagice, pincete, in, številnih drugih, pripomočkov, in vse to je torej v enem samem majhnem, orodju, ki ga lahko vedno nosiš s seboj in ti vedno pride prav. Poletje, zato ker je to čas, ki ga asociiram z prostim časom in počitnicami. in posledično tudi s potovanji. poleg tega mi je všeč, ker je, to čas, ko je toplo in ni potrebno nositi, veliko oblačil. pogosto, poleti, veliko časa preživim tudi na Hrvaškem, kjer, živi moj oče in oddaja apartmaje ter sobe. zato mi je to vedno zabavno, ker se lahko, ker lahko spoznam veliko gostov in, ljudi iz tujine, s katerimi se potem tudi, včasih spoprijateljim in jih lahko kdaj obiščem v, v njihovi državi. Slabe plati tega časa so, da je seveda na prvem mestu, zelo vroče. in, zato se je pač potrebno ohladiti, bodisi v morju ali pa, z, neko klimo oziroma zadrževanjem v senci. poleg tega je ena negativna stran poletja tudi to, da, ke zaradi potovanja in ker imajo ljudje dopust, so pogoste kolone in veliko čakanja. zato je to se temu lahko najbolj izogneš, če pač, greš nekam, ko pričakuješ, da bo najmanj gneče, torej zelo zjutraj ali pa ponoči. Najbolj, všeč mi je v bistvu, so mi športne aktivnosti, med katere štejem tudi, jogo oziroma akrojogo. in pa stoje ter različne ravnotežnostne vaje. všeč mi je zato, ker, predvsem pri akrojogi je to neka aktivnost, pri kateri, sta vedno potrebna vaj dva oziroma trije, tri osebe, ki si med seboj pomagajo in skušajo vzdržati, neko, ravnotežje, in to se mi zdi tudi super, ker lahko, preneseš tudi kot, nekako metaforo v, običajno življenje. Slabe plati tega hobija, so predvsem recimo pri akrojogi, da je relativno draga, in pa tudi vedno se moraš prilagajati, če nimaš sreče, da, je ta tečaj nekje v bližini tvojega doma, da ti to vzame še neki dodaten čas oziroma lahko tudi strošek, če je, potrebno, da se moraš do tega mesta, pripeljati z avtom ali pa avtobusom. poleg tega je mogoče slaba plat tudi to, da, v kolikor, ker so vedno potrebne nekako tri osebe za neke različne položaje, je lahko slaba plat, če nimaš nekega partnerja oziroma dveh oseb, s katerimi bi samo vadil, predvsem doma, ko poskušaš, izboljšati nekatere, položaje, je potem to negativno, da pač nisi, nisi sam zadosten, ampak vedno potrebuješ še neke ljudi, s katerimi boš treniral. Najbolj všeč mi je od domačih živali torej domača mačka. zato, ker se mi zdi, da za razliko od ostalih domačih živali, predvsem od, psa, zanjo ni potrebno veliko skrbeti oziroma, je precej samostojna žival, edino, kar je potrebno, je torej ji dati hrano in vodo, drugače pa, je precej, samostojna in ne zahteva veliko časa, za bodisi neke nujne sprehode ali pa, za, veliko pozornosti. Torej, sicer ni nujno, ampak, potrebno je mačke cepiti, ko se torej, ko jih dobiš in pa tudi kasneje na vsake toliko časa, za določene bolezni ali pa proti, klopom, čeprav za to, se jim lahko daje tudi neke, kapsule. drugače pa vsakodnevno jih je seveda potrebno hraniti in pa jim, nuditi vodo. osebno se mi zdi najboljše, če ima mačka na voljo tudi, torej gibanje zunaj stanovanja, bodisi v atriju ali pa, če to ni mogoče, da se tudi, z mačko gre na ven na sprehod. drugače na vsake toliko časa je v redu tudi, če jo, počešemo, zato da, da se ji ne, nabira preveč dlake. Torej, obstaja več načinov za ogrevanje hiše. nekako najbolj preprosto oziroma najcenejše je ogrevanje na drva. Drugače je možno tudi, ogrevanje na pelete ali pa z oljem. poleg tega mislim, da nekako najbolj pogosto je, v sedanjem času ogrevanje na plin. v nedavno pa so precej popularne postale tudi, toplotne črpalke. čeprav pri teh, se pravi, je možna subvencija le pri nekaterih območjih, kjer ni predviden že plinovod. draga prijateljica, vabim te na svoj petindvajseti rojstni dan, ki bo devetindvajsetega marca, ob osmi uri. na, v mojem, stanovanju na Poljanah. prosim te, da sporočiš, v kolikor se te zabave lahko udeležiš. s seboj pa lahko prineseš, tudi kaj za piti ali za pojesti. draga prijateljica, voščim ti vse najboljše za tvoj, petindvajseti rojstni dan, upam, da boš ta dan preživela lepo in da se ti bojo v naslednjem letu uresničile vse želje. in da ostaneš takšna, kot si.